Během své práce na zprávě o palmovém oleji jsem mohla sama zjistit, jak EU až příliš často přihlíží tomu, kterak se podílíme na ničení přírody a biodiverzity. Tady se ovšem nevyplácí dívat se na druhou stranu, když to může zavinit vyhynutí živočišných druhů. EU má své závazky a musí je dodržovat. Není jiné cesty, pokud si vážíme přírodního bohatství, není jiné cesty, pokud si chceme vážit sami sebe.